Señora Presidenta, los barcos pesqueros que faenan en el Índico están sufriendo una oleada de ataques de piratas.

Debe mejorar la coordinación, porque la EU NAVFOR no ha intervenido en ninguno de estos ataques. No se sabe cómo responden a estas alertas. Debe cumplirse la resolución que aprobamos en noviembre del año pasado en este Parlamento y necesitamos más implicación de las Naciones Unidas. Más países y más medios para Atalanta, bloqueos más efectivos de la costa somalí y más acuerdos con los países ribereños para juzgar a los piratas. La piratería tiene impacto en nuestra flota pesquera y mercante, y también en los países con los que firmamos acuerdos, cuyo desarrollo o su ruina también depende de la seguridad de la pesca en esta zona.